To jest na granicy błędu statystycznego. Natomiast rzeczywiście leciutko ale podkreślam zaledwie lekko poprawiono sytuację najmłodszego pokolenia Romów, czyli krótko mówiąc dzieci. O rok później opuszczają one szkołę, najczęściej jednak podstawowego poziomu.